Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil, chers collègues, souvenez vous, il y a deux ans, dans cet hémicycle, après le choix des Britanniques de nous quitter, nous jurions la main sur le cœur que plus jamais nous ne donnerions aux casseurs de l'Europe l'opportunité de l'emporter. Depuis, rien, l'immobilisme, la division des États, l'absence totale de solidarité, les promesses non tenues.

Regardons les choses en face la désintégration de l'Union européenne est en marche. Aujourd'hui, que nous propose la Commission de la dernière chance?

Toutes ces politiques ont un coût et toutes ces mutations doivent être accompagnées. La transition énergétique ne peut se résumer à des taxes sur les carburants.

Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'écrire une autre histoire, c'est ce que nous proposons dans ce rapport. Nous avons consulté l'ensemble des commissions sectorielles de ce Parlement, nous avons entendu les représentants de la société civile européenne et je tiens à remercier toutes les équipes qui ont rendu cela possible. C'est une première pour le cadre financier pluriannuel nous avons construit un contre budget chiffré, rigoureux, pour répondre à la Commission. Nous exigeons le maintien des piliers de l'Union que sont la politique agricole et la cohésion, nous renforçons les programmes phares comme Erasmus ou l'initiative pour l'emploi des jeunes, et nous garantissons un objectif de 30 des dépenses européennes sur la lutte contre le changement climatique. Nous créons des programmes contre la pauvreté infantile et pour l'accompagnement des travailleurs dans la décarbonisation. Par sincérité budgétaire, en vrai gardien de l'article 311 du traité, nous défendons un budget européen responsable porté à 1,3 de la richesse de l'Union et l'introduction de nouvelles ressources propres pour le financer. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous sommes le Parlement européen, nous sommes l'institution démocratique élue au suffrage universel direct, porte parole légitime de nos concitoyens et de leurs territoires, nous avons le devoir de donner à l'Europe les moyens d'agir à la hauteur de leurs attentes.

Donnez nous ce mandat et jurons nous, dans cette enceinte, de ne pas consentir à un budget qui déliterait l'ambition européenne.